Pokud bude tato situace pokračovat, pak samozřejmě EP musí přijmout své stanovisko v podobě rezoluce, ale dnes musí reagovat především výkonné orgány, a proto Já bych opravdu chtěla slyšet od vysoké představitelky, co udělá dnes, co udělá zítra pro to, aby se zastavil turecký útok na Kurdy v severní Sýrii? Tady není možné čekat.

Je to obrovské násilí, obrovské bezpráví, kterého jsme svědky, a Turecko, jak zde již bylo řečeno, má asociační dohodu s EU, která zatím nebyla zcela přerušena.